Zdaj, zaradi domnevnih zlorab bo s tem ukrepom bodo plačale dejanske, dejanski starši hranilci, zaradi domnev zlorab, bodo seveda plačale družine, kjer samo en zaposlen. Istočasno se predlaga davčna reforma, ki bo zvrtala stoosemindvajsetmilijonsko luknjo v proračun, ne, kar je sedemkratnik, vrednosti privarčevanja tega dodatka, ki bo, tistim, ki imajo minimalno plačo z razbremenitvijo dala ena cela sedem evra na mesec, tisti, ki imajo več kot pet tisoč evrov plače pa devetinpetdeset evrov na mesec. Mislim, da so to tudi, hude zlorabe, ki jih, sami uzakonjate. In namesto da bi vlada kot je to zapisano v koalicijski pogodbi, pravzaprav povečevala socialno državo, povečevala dodatek za aktivnost, dvignila denarno pomoč, na raven minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, ne, to je štiristo dvainštirideset evrov. otroški dodatek recimo izvzela iz dohodkov in tako naprej. Delate ravno nasprotno . In predsednik vlade, dajte se vi enkrat priznati, da pač nastopi, v intervjujih ali pa v vaših javnih nastopih, kjer zatrjujejo, kot smo zdaj slišali v tem zadnjem vašem odgovoru, niso dovolj. Na koncu bodo številke pokazale pisno, drugačno sliko, bodo pokazale in, to so tudi zadnji podatki, da se stopnja tveganja revščine kljub vsemu še vedno zvišuje, da je petindvajset odstotkov oseb v enostarševskih, gospodinjstvih živi pod pragom revščine tveganja, in to so podatki, s katerimi bi se mogli začeti resno ukvarjati, in si priznati, da ima Slovenija tudi te težave. In, zaradi tega mislim, da bi bilo več kot potrebno, da opravimo, splošno razpravo, ne zgolj o tem vprašanju ampak na splošno o tem, kako okrepiti stanje socialne države, kako okrepiti dejansko, status ljudi, ki so v tem trenutku, v tej državi revni, sploh tisti, ki delajo in kljub temu, da delajo, ne uspejo zaslužiti toliko , da bi normalno preživeli mesec. In, mislim, da so to tisti tista ključna vprašanja o katerih bi se morali pogovarjati. tako da zahtevam splošno razpravo o tem vprašanju. Hvala, gospod poslanec. O vašem predlogu bomo glasovali jutri v sklopu ...